samobójstw honorowych. Mamy prawo oczekiwać, że rząd turecki w tej sprawie zajmie nie tylko jasne stanowisko, bo stanowisko takie już zajął, ale że będzie bardzo konsekwentnie dążył do tego, by to straszne zjawisko wyeliminować z życia społeczeństwa tureckiego.

Dziękuję bardzo.